frú forseti segja má að yfirskrift þessarar fyrirspurnar sé öræfakyrrð en gæti líka verið prump í vélsleðum og bensínfnykur mig langar til að eiga orðastað við hæstvirtur umhverfisráðherra um aukna umferð alls konar vélknúinna farartækja um náttúru landsins ekki einasta hefðbundinna bifreiða sem komast sífellt lengra og lengra vegna þess sem sumir vilja kalla tæknilegrar fullkomnunar heldur ekki síður umferðar vélsleða á jöklum og vélbáta á vötnum kveikjan að þessari fyrirspurn er reyndar grein eftir guðjón jensson náttúruverndara úr mosfellsbæ sem hann skrifaði í morgunblaðið í formi lesendabréfs þriðjudaginn sextánda ágúst í sumar

forseta íslensk vötn eru einhverjar fegurstu náttúruperlur landsins yndislegt er að heyra kvak himbrimans lómsins og álftarinnar langar leiðir róa litlum árabát út á vatnið og njóta kyrrðarinnar undanfarin ár hef ég ásamt fjölskyldu ættingjum og vinum átt ómældar ánægjustundir á skorradalsvatni í borgarfirði svo heldur guðjón áfram þessi grein heitir reyndar skorradalsvatn og segir okkur frá því að það sé tvennt sem trufli hann við þessa iðju að róa á litlum árabát út á skorradalsvatn annars vegar áhrif andakílsárvirkjunar á vatnið en hins vegar vaxandi umferð vélknúinna farartækja á vatninu og guðjón segir í greininni með leyfi forseta á dögunum rakst ég á nýuppsett skilti við skorradalsveg í hvammslandi þar sem vegfarendur eru hvattir að taka með sér bækling og kynna sér hraðbáta af ýmsu tagi mig rak í rogastans á boðstólum er meðal annars hraðbátur með sex hundruð fjörutíu hestafla volvo penta vél sem getur komið bát þessum á ógnarhraða eldsneytistankurinn rúmar á fimmta hundrað lítra guðjón heldur áfram og það er gaman að glugga í þessa grein hans af því að hann er vel pennafær og spyr í lokin og reyndar spyr ekki heldur beinlínis skorar á ráðherra umhverfismála umhverfisstofnun náttúruvernd ríkisins fuglaverndarfélag íslands hið íslenska náttúrufræðifélag landvernd sveitarfélög landsins sem og alla aðra þá aðila sem málið varða að skoða þessi mál betur hann segir að nauðsynlegt sé að umhverfisráðuneytið setji í samvinnu við sveitarfélög sanngjarnar reglur um hávaða og hraðatakmörk vélknúinna farartækja á vötnum og tilgangurinn er augljós segir guðjón að koma í veg fyrir meiri röskun en þegar er orðin á þessum náttúruperlum landsins af þessu tilefni hef ég lagt þessar tvær fyrirspurnir fyrir hæstvirtan ráðherra hvort til álita kæmi að setja sérstakar reglur um umferð vélknúinna báta á ám og vötnum og til hvaða aðgerða hæstvirtur ráðherra hafi gripið vegna aukinnar umferðar utan merktra slóða á hálendinu